Hvala, spoštovani podpredsednik. Ja, glejte, gospa ministrica, nisem najbolj zadovoljen s tem vašim odgovorom. Kot veste najbrž, sem jaz poslal to vprašanje že - pa nisem tule več kot šest mesecev - ministru za notranje zadeve in mi je tudi nekaj podobnega odgovoril kot vi. Jaz sem vam tudi v vprašanju izrecno napisal, da sedemindvajsetega marca dva, dva tisoč osemnajst je že bil sprejet in prva obravnava bila, ampak potem zaradi, razpada tedanje vlade se ni obravnavalo naprej. Zato sem pričakoval en malo bolj konkretne stvari, ampak po dvestošestinštiridesetem členu predlagam vseeno, da se ta razprava opravi v državnem zboru, kajti tukaj noter sedijo tako kolegi, Han, Zorčič, Lisec, ki so tudi, iz našega področja, kjer je bilo največ, izseljenih teh, družin. Imamo tudi največje, to, muzej v Brestanici, na gradu. Tako da bi prosil, da se razprava opravi v državnem zboru. Hvala.